Zwrócę uwagę natomiast tylko na jedną kluczową rzecz na zawartość. W dzisiejszej debacie poruszamy, po pierwsze diagnozę, czyli środowisko strategiczne Unii, po drugie finanse, które są mocno zniszczone, zarówno we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, jak i we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony Unii, czyli walka o kondycję przemysłu walczącego na rzecz obronności, ale także PESCO nowy projekt misje i operacje w ramach WPBiO, ale także stosunki Unii Europejskiej i NATO i partnerstwa.